Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, meine Damen und Herren!

Das heißt, wir haben alles zu tun, um auf der Basis dieser drei Fakten die gemeinsame Verteidigungs und Sicherheitsunion zu schaffen. Der Bericht von Herrn Lisek weist uns den Weg, was wir alles tun können auf dem Boden der bestehenden Verträge, um die Effizienz zu erhöhen, die politische Glaubwürdigkeit zu stärken und die budgetpolitischen Anforderungen zu reduzieren, weil wir es gemeinsam besser machen können als jeder für sich ineffizient alleine.